Ich möchte zunächst die Gelegenheit ergreifen, dem bulgarischen Volk und Staat alles Gute im neuen Jahr zu wünschen und viel Glück für die Ratspräsidentschaft.

Dass nicht noch einmal das eintritt, was passiert ist in Irland mit der Abstimmung über Lissabon, wo ein Ergebnis nicht gefallen hat und man das Ergebnis und die Abstimmung so lange wiederholt, bis es gefällt das ist nicht der richtige Weg!

Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen für Ihr Engagement.